le premier du prochain cadre financier pluriannuel. Les délais de décision, Pierre Larrouturou vient d'en parler, sont extrêmement serrés et le Parlement européen n'a pas à endosser la responsabilité de cet état de fait. Nous avons arrêté notre position il y a bientôt deux ans, en novembre

Il s'agit maintenant de concrétiser cette solidarité pour 2021 en allouant un budget suffisant pour assurer le fonctionnement des réformes structurelles et l'efficacité des politiques menées par l'Union. Nous ne pouvons pas décevoir nos citoyens frappés par une double crise sanitaire et économique sans précédent, avec des programmes européens au rabais. Nous avons besoin d'un budget 2021 ambitieux, qui soit en mesure de soutenir durables et résilientes et qui tracent le chemin d'une souveraineté européenne sur les plans sanitaire, numérique, industriel et sécuritaire.

Les coupes effectuées dans les programmes phares de l'Union européenne clairement orientés vers l'avenir, comme la transition climatique, numérique, la santé ou la recherche compromettent d'ores et déjà les fondements même de cette relance. Les citoyens attendent que l'Union européenne leur propose une sortie de crise porteuse de projets collectifs et solidaires et seule la volonté politique permettrait de conclure un accord ambitieux juste et équilibré sur le prochain cadre financier pluriannuel. Nous espérons vivement qu'un tel accord se dégage avant la fin octobre, pour que la Commission puisse au plus vite nous faire parvenir sa lettre rectificative qui mettra à jour ainsi sa position sur le budget 2021. Le Parlement n'a pas choisi de travailler sous la pression du temps qui nous est imposée par le Conseil.

Nous devons pouvoir obtenir dans les meilleurs délais des montants financiers stabilisés qui nous permettent de dégager des décisions européennes porteuses d'investissements durables et de coopération humaine au service des citoyens européens.